Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi quando si valutano le scelte nel settore dell'energia che sono compiute dall'Unione europea si ha un'immagine in chiaroscuro tutt'altro che esaltante, basti pensare a quanto sta avvenendo in Italia, nella mia regione, con il TAP e a quanto è in dirittura di arrivo con la progettazione del Poseidon si continua cioè a insistere su nuove devastanti realizzazioni legate al fossile anziché spingere sulle rinnovabili. In questo caso, però, nonostante la levata di scudi della maggioranza di quanti siedono qui al Parlamento rispetto all'eliminazione totale dei sussidi al fossile, che noi abbiamo invece chiesto a gran voce, la proposta sulla governance dell'Unione dell'energia sembra fare un passo avanti grazie alla maggiore partecipazione e trasparenza nella pianificazione e all'aggiornamento dei piani nazionali legati al clima e all'energia, sfruttando il potenziale delle città, delle regioni, dei cittadini e delle imprese. Inoltre l'inserimento degli obiettivi di efficienza energetica, il ruolo della decarbonizzazione e la maggiore diffusione delle rinnovabili vanno sicuramente nella giusta direzione.